A válság tapasztalatai alapján senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy átláthatóbb, stabil, megbízható, elszámoltatható és magasabb szintű irányítással rendelkező uniós vállalati szektorra van szükség. Az elmúlt évek csődsorozatából leszűrhető az a tapasztalat, hogy a felelősségteljes irányítás önmagában nem tudja megakadályozni a túlzott kockázatvállalást, ezért szükséges a független ellenőrzés és az eltérő vállalati kultúrát tiszteletben tartó, rugalmas szabályok létrehozása. A vállalatirányítással kapcsolatos kezdeményezéseknek együtt kell járniuk a vállalat társadalmi felelősségvállalására vonatkozó kezdeményezéssel. A kettőt azonban nem szerencsés összekeverni, és erről nagy vitáink voltak a jelentés elkészítése során is. Annak ellenére, hogy a jelentés maga rendkívül bonyolult irányítástechnikai és elméleti megoldásokkal foglalkozik, mégis egészen meglepő, hogy a kvóták körül csapnak össze az indulatok. És ami még meglepőbb számomra, hogy az ITRE és az IMCO Bizottság is erre fókuszált a véleményében. Úgy gondolom, hogy az igazgatótanácsokról beszélve nem kerülhetők meg a diverzitás kérdései, de úgy gondolom, hogy ez valóban nem egy központi kérdés, és nem szabadna ezen múlnia a jelentés sorsának.